Pani Przewodnicząca! To przekomarzanie się, na ile pakiet mobilności jest gotowy do głosowania, przysłania nam problem w kontekście przygotowanego rozporządzenia o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, w którym w art. 14 wpisane są kryteria potwierdzające legalne delegowanie. Kryteria, które ze względu na wysoką mobilność firm transportu międzynarodowego nie są możliwe do spełnienia. Każdy pracodawca narażony jest na zmianę z dnia na dzień prawa właściwego ze skutkiem wstecznym.

Tak więc firma transportowa francuska w każdej chwili może być zmuszona ze skutkiem wstecznym pracować pod prawem niemieckim lub luksemburskim, firma niemiecka pod prawem polskim lub rumuńskim. By uniknąć chaosu, który powstanie po wdrożeniu pakietu mobilności, w którym brak jest zapisów odnoszących się do rozwiązań art. 14, zobowiązani jesteśmy ponownie przeanalizować pakiet i wprowadzić zmiany, które umożliwią firmom transportowym normalne funkcjonowanie na rynku europejskim. Tu, w Parlamencie, jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie rozwiązań, które będą ułatwiały życie i wykonywanie obowiązków na wspólnym rynku, ograniczając koszty i obciążenia europejskiego społeczeństwa.